Señor presidente, pues mientras que con Venezuela ya son innumerables las declaraciones, resoluciones y, al fin, las injerencias de este Parlamento, en Honduras todavía están esperando a que esta casa se pronuncie y condenemos los más de cuarenta asesinatos por las fuerzas policiales, los más de doscientos heridos y las más de mil detenciones, la militarización de las calles y la supresión de libertades fundamentales. Todo esto tras una elecciones de muy dudosa limpieza —la Unión Europea lo sabe―, de las cuales ha salido un Gobierno que es ilegítimo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución hondureña, que prohíbe expresamente la reelección. Con nuestro silencio estaremos amparando un régimen que tiene secuestradas todas las instituciones, incluidos el poder judicial, el tribunal electoral y las fuerzas de seguridad un régimen al que no se le puede llamar democracia. El pueblo hondureño se desangra mientras el mundo mira para otro lado. ¿A qué estamos esperando en esta casa para exigirle al Gobierno de un socio comercial y de desarrollo como Honduras que deje de matar y de reprimir a su pueblo? Seamos coherentes y exijamos los derechos humanos y los valores democráticos en todas las partes del mundo por igual.

Los derechos humanos no tienen color político, ¿o sí lo tienen?